Madame la Présidente, nous étudions ce texte sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. En ce mois de janvier 2020, cela a été dit, c'est le dernier mois de nos collègues britanniques au sein de cette assemblée européenne.

Avions nous véritablement pensé, il y a dix ans, que ce premier risque de dislocation était possible? Lors de cette session parlementaire, nous allons aussi étudier et voter une résolution qui rappelle le déclenchement de l'article 7 par la Commission et le Parlement à l'encontre de deux gouvernements des États membres la Pologne et la Hongrie, suite à de graves violations de l'état de droit. Nous semblons être figés depuis deux ans, sans véritable capacité à réagir face à ces menaces pour notre projet européen. L'Union européenne est donc dans un moment critique. Cette idée d'une conférence sur l'avenir de l'Europe est une initiative nécessaire et remarquable on peut féliciter la présidente de la Commission et les commissaires de la soutenir. Mais surtout, le fait que le Parlement européen s'en soit emparée avec autant de détermination et une relative part d'audace est aussi prometteur. Soyons toutefois lucides si cette conférence est un échec, nous en porterons tous la responsabilité Conseil, Commission et Parlement. Et cela pourrait être une étape de plus vers la fin d'une Union européenne cohérente garante des droits et toujours plus inclusive. Conservateurs et sociaux démocrates, nombre d'entre eux veulent freiner la participation des citoyens. Nous considérons que cela serait une erreur majeure. Nous, parlementaires européens, travaillons ici dans des conditions très privilégiées. Si nous ne permettons pas aux citoyens impliqués d'avoir des conditions semblables, nous nous moquons d'eux. De bons exemples d'assemblées citoyennes en Irlande, en France et dans des régions d'Allemagne doivent nous inspirer.

Du temps de travail conséquent, des réunions régulières, des informations pour qu'ils puissent débattre en connaissance de cause, une organisation technique pour les accompagner, cela aura un coût. Intéresser réellement les citoyens et donner un sens collectif à cette conférence ne pourra pas se faire sans et à la fin du processus, les citoyens...